Nemáme mandát zbaviť občanov tejto zodpovednosti, ale miera solidarity v systémoch verejného zdravotného poistenia by mala odrážať voľbu preukázateľne škodlivého životného štýlu.

Stotožňujem sa preto s odporúčaniami v spoločnom vyhlásení na posilnenie výmeny informácií a najlepších postupov.